Herr Präsident! In ganz Europa schnellen die Infektionszahlen wieder nach oben. Was dabei für die Bürger innen der Union schon überraschend ist, ist, dass es die Regierungen der Mitgliedstaaten während der Durchschnaufpause im Sommer nicht geschafft haben, sich auf eine gemeinsame Strategie zu einigen. Das Resultat ist ein Sammelsurium an unterschiedlichen Regeln, wo selbst die Findigsten sich überhaupt nicht mehr auskennen. Braucht man einen negativen Test? Muss man trotzdem in Isolation? Sind es dann zwei, vier, fünf, zehn, vierzehn Tage? Wer hat wen auf die rote Liste gesetzt und warum eigentlich? Ich glaube, dass die Staats und Regierungschefs der Europäischen Union hier nicht erkennen, dass die Lebensrealität so vieler Menschen mittlerweile eine ganz klar europäische ist. Wir leben, arbeiten über Grenzen hinweg es gibt Existenzen in Grenzregionen, die davon abhängig sind, dass die Grenzen weiterhin offen bleiben. Ich appelliere an den Rat, hier für die Bürgerinnen und Bürger der Union sich endlich an die Arbeit zu machen und einheitliche Regeln zu schaffen, sonst sind es nämlich die Grundfreiheiten der Union, die das nächste Opfer dieser Pandemie werden.